Seitdem haben wir also jetzt eine intensive Diskussion über viele Fragen.

Es sollte normal sein, dass europäische öffentliche Güter auch unter europäischer Aufsicht stehen und nicht lediglich unter der Aufsicht nationalstaatlicher Institutionen. Genauso haben wir als Parlament darauf bestanden, dass die neuen Behörden Rechte bekommen, gefährliche Finanzprodukte zu verbieten. Ich will sehr klar sein Es geht nicht darum, die Innovationen an den Finanzmärkten zu unterbrechen, aber wenn sich Dinge als gefährlich herausstellen, dann soll es die Möglichkeit geben, diese europaweit zu untersagen. Das Prinzip ist jetzt in den Verhandlungen akzeptiert, aber in den Details wird derzeit versucht, das Produktverbot so zu erschweren, dass es in der Praxis vermutlich kaum, zumindest nicht auf innovative Finanzprodukte reagieren kann. Dann die lange Debatte um die direkten Entscheidungsrechte. Auch dort hatten wir eine Geschichte der Verwässerung zu bekämpfen.

Der Rat besteht darauf, dass es der Rat selbst sein soll, der beschließen soll, dass die Entscheidungsrechte von den Mitgliedstaaten auf eine europäische Behörde übertragen werden. Wird der Rat das jemals tun? Er insistiert vielmehr, dass der Bock zum Aufpasser des Gärtners gemacht

Der Rat ist gefragt. Wir müssen jetzt diese Woche ein klares Signal setzen mit einer Abstimmung, um dann dafür zu sorgen, dass der Rat endlich den Rufen der Bürgerinnen und Bürger folgt, nämlich eine effiziente, einheitliche europäische Finanzaufsicht auf den Weg zu bringen, die auf die Krise adäquat antwortet.